Pane předsedající, je dobře, že se již začínáme připravovat na rozpočet pro příští rok. Zpráva, kterou máme předloženou, jde správným směrem. Vychází ze složité ekonomické situace a zdůrazňuje nutnost šetřit. V tomto kurzu je nutné pokračovat, krize je vždy příležitostí k zamyšlení nad tím, jak utrácíme veřejné peníze, a příležitostí ke změně zavedených pořádků. Připomínám opět, že jedno sídlo Evropského parlamentu by nám přineslo úsporu v řádu 200 milionů eur ročně.

Jak víme, tak tento rozpočet je závislý na dohodě o víceletém finančním rámci, a já bych se chtěl velmi přimluvit za to, aby bylo dosaženo kompromisu, abychom se nedostali do rozpočtového provizoria. Proto se mi nelíbí, že již dnes tady někteří kolegové vyhrožovali Radě, že zamítnou dohodu, kterou státy mezi sebou dohodnou. Tato dohoda ještě není ani na světě a nikdo nezná její obsah a přesto se již tady vyhrožuje. To se mi nezdá být dobrá politika. V zájmu EU je najít dohodu a mít rozumný, včas schválený řádný rozpočet.